A preto mu nemožno prisudzovať všetky prípadné neúspechy Únie. Naopak, dovolím si tvrdiť, že úlohu mediátora v trialógu medzi Komisiou, Radou a Parlamentom sa darilo Belgicku excelentne zvládnuť. Podarilo sa pod belgickým kormidlom dosiahnuť pokrok vo významnej oblasti dohľadu nad bankovým sektorom a jeho reguláciu aspoň čiastočnú. V októbri sa podarilo uzavrieť rokovania o regulácii hedžových fondov, podielových firiem a ratingových agentúr. Vedela by som si predstaviť aj ambicióznejšie opatrenia práve v tejto oblasti, ale myslím si, že Belgicku sa podarilo skoordinovať aspoň tie veci, ktoré sa dali, a dosiahnuť aspoň istý pokrok.

Únii sa podarilo sformulovať svoju diplomatickú službu a aj tu sa Belgicko ukázalo ako šikovný mediátor. Takže záverom mi dovoľte zablahoželať Belgicku a poďakovať sa za jeho predsedníctvo a vyjadriť aj istú nádej, že príklad z vášho predsedníctva si vezme aj Maďarsko.